Señor Presidente, suscribo lo que tantos diputados han dicho a lo largo de este debate. Estas son las prioridades y, por tanto, las condiciones para que el Parlamento Europeo apruebe el presupuesto un nivel más alto de los recursos de este presupuesto, unas prioridades orientadas hacia el crecimiento, el empleo y la innovación, unos recursos propios, por lo menos,

Pero quiero subrayar que una parte del presupuesto ha de mostrar otra cara de Europa a la Europa del futuro, que son sus jóvenes, unos jóvenes que en gran parte de la Unión no encuentran empleo, no encuentran oportunidades, y que no quieren ver la cara de los éxitos del pasado, sino las respuestas del presente. En ese sentido apoyo la garantía juvenil y el programa o dispositivo especial, con dos condiciones que tengan unos recursos adicionales que no consistan solamente en una reorientación de recursos ya disponibles, y que no exijan sacrificios adicionales a los países más necesitados.